forseti ég tek undir með öðrum þingflokksformönnum sem hér hafa tjáð sig og það undrar mig að það eigi að koma á kvöldfundi það er alveg ljóst að ef á að koma þessu máli á dagskrá sem hér hefur mikið verið rætt um og er þó ekki komið enn til umræðu þá þarf fundurinn að standa lengi í nótt gott og vel þá vil ég enn og aftur skora á þá þingmenn sem munu greiða atkvæði með þessari tillögu að